Pane předsedající, já bych chtěl také vyzvat pana vysokého představitele k akci, k podpoře této země Burkina Faso, která se pod vlivem několikaletého násilí džihádistů de facto zhroutila z relativně fungujícího státu. Musíme samozřejmě odsoudit a já se plně připojuji k odsudku svých kolegů to neuvěřitelné násilí, které je pácháno na křesťanech a nevyhýbá se ani dětem, samozřejmě dokonce ani umírněným muslimům. My musíme podpořit demokratické struktury této země, podpořit jejich ozbrojené složky, to je, myslím si, naším prvořadým úkolem, zároveň podpořit tu zemi, která je stižena několikaletým suchem, odkud opravdu odcházejí statisíce uprchlíků. Já jsem spokojený s návrhem rezoluce, já ji podpořím, ale chtěl bych zároveň vyzvat Evropskou unii, pana vysokého představitele, abychom zaměřili naši pozornost a strategii na celý západní Sahel.